Majú tiež obrovský potenciál na vytváranie nových pracovných miest, najmä pokiaľ ide o zamestnávanie mladých ľudí. Z týchto údajov je zrejmé, že malé a stredné podnikanie je hnacím motorom európskeho hospodárstva. Tieto podniky majú nezastupiteľnú úlohu v boji proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, pri dosahovaní sociálnej stability, súdržnosti a integrácie. Treba však skonštatovať, že stále čelia priveľkej administratívnej záťaži. Stále existuje veľké množstvo prekážok v ich zakladaní a rozvoji. Ide najmä o obmedzený prístup k financovaniu a úverom, nedostatočnú transparentnosť pri riadení štrukturálnych fondov v niektorých členských štátoch, zaťažujúcu reguláciu či skutočnosť, že podnikateľom, najmä ženám, často nie je poskytnutá pomoc, ktorú potrebujú. Musíme preto podporovať vznik malých a stredných podnikov, musíme posilniť ich konkurencieschopnosť a nevyhnutne musíme prijať opatrenia na zníženie administratívnej záťaže, ktorej čelia.